Pane předsedající, paní komisařko, stovky petic do Evropského parlamentu, řada národních iniciativ, každý rok alespoň jedna ústní otázka.

Úspory energie se nedostavily a dokonce není ani prokázána větší sportovní aktivita v důsledku letního času. Jsem rád, že jste konstatovala, že Komise reviduje tuto směrnici, což znamená, že pozměňovací návrhy kolegy Beleta jsou nadbytečné.